Eden mojih najljubših filmov, ki sem jih si pogledala, je bil, Ljubezenska zgodba. mogoče zato, ker sem ga gledala kot, mlada, verjetno sem bila takrat tudi kaj zaljubljena, ampak, ostal mi je res v spominu, zaradi lepe glasbe, zgodbe, žal pa se konča, tragično, mogoče je tudi zato mi ostal v spominu. Zgodba je ljubezenska, dva mlada, študenta se spoznata. on je sin bogatih staršev, seveda, nobena, kandidatka ni za te starše, dovolj, dobra. on kljub temu vztraja, se z njo poroči, celo ona pusti svoj študij, da potem, njega financira, da zaključi njegov študij, se žrtvuje za njega. Ko pa, končno, on doštudira, ona zboli in žal umre. straši so se, tega sina odrekli, ker se je poročil s to punco. tako, tragična, žalostna zgodba. Všeč mi je mesto Bol na otoku Braču na Hrvaškem. tam preživljam večino, svojih letnih dopustov. mesto Bol je majhno mesto ob, morju nasproti otoka Hvara. tam živijo, krasni ljudje, vajeni turizma, prijazni, uslužni. to je mesto apartmajev in treh hotelov. tam je tudi več kot dvajset teniških igrišč. všeč mi je, tudi zato, ker se do do, do, do plaž, do tenisa, do trgovine, do vsega, kar človek na dopustu pač potrebuje, lahko pride s kolesom. ni treba se vsak dan voziti z avtom. je, do tega mesta je iz Slovenije, kjer živim, šest ur, kar je, kar je malo do, do ... Glavne znamenitosti tega kraja je plaža v obliki, kaj naj rečem, kot kapa od Smrkca. Reče se, Zlatni rat. zanimivo je, da se ta oblika, plaže spreminja s tokovi pa neurja spreminjajo to obliko plaže. To je verjetno največja znamenitost mesta Bol na otoku Brač. znamenito je tudi to, da se tam vsako leto odvija, mednarodni ženski teniški, turnir, v spomladanskem času. kraj je povezan, s hidrogliserji z vsemi dalmatinskimi, mesti, tako da si človek, če tam dopustuje, lahko iz enega mesta, ogleda celotno Dalmacijo. pot do tega kraja, traja približno, šest ur. mi potujemo z avtom, po avtocesti do mesta Split. Tam je treba, iti na trajekt, ki potem po približno pol ure, vožnje po morju, pripelje do Supetra na, na otoku Braču. Potem je pa treba z avtom še čez cel Brač, do mesta Bol, ki je na nasprotni strani, otoka. Všeč mi je poklic odvetnika, za katerega je potrebno, študirati pravo in kasneje tudi, opraviti zelo zahteven pravosodni izpit. ta poklic mi je všeč, zato, ker je, predstavlja delo z ljudmi, delo na sodišču, všeč mi je, ker, je potrebno, ker za odvetnike velja na sodišču kodeks oblačenja, imajo, svoje, halje. všeč mi je tudi zato, ker, branijo, na sodišču, ljudi, ki se jim v življenju storila kakšna krivica in so sami nemočni, saj ne morejo, doseči pravice, morajo na sodišče. odvetniki, hkrati delajo tudi zelo raznovrstne stvari. delo ni dolgočasno. Odvetniki praviloma zastopajo ljudi na sodišču. to so ljudje, ki raznoraznih sporov, z drugimi ljudmi ali pa tudi z institucijami ne morejo, rešiti sami, zato se, se, obrnejo na sodišče. ljudje pa sami, ne morejo zastopati svojih pravic na sodišču, vedno morajo najeti odvetnika, ki je vešč prava in, jim na ta način njim zato lahko pomaga. odvetniki, se ukvarjajo z najrazličnejšimi stvarmi, zato je ta poklic tudi tako zanimiv. Tu gre lahko, dobesedno, za spor dveh sosedov zaradi ene kure, ke je šla na na njivo soseda, lahko pa gre za, tožbe, multinacionalk proti državam. v glavnem, delo je zelo, zelo raznovrstno. Najbolj mi je všeč, lazanja. Pripravljam jo že nekaj let. Všeč mi je zato, ker je všeč tudi vsaj moji družini in jo zato z veseljem pripravljam. največkrat pripravim mesno lazanjo, čeprav sem poskusila tudi že zelenjavno s cvetačo. zelo je, pripravno pripravljati lazanjo, ker lahko vse naredim vnaprej in jo potem samo še spečem, preden pride družina na kosilo. Priprava te jedi je pa dolgotrajna, zamudna. najprej, jaz delam tako, da najprej, narežem vse sestavine, se pravi, čebulo, korenček, česen, peteršilj. potem, prepražim čebulo na olju, dodam meso, korenje, potem že začimbe, prve začimbe, lovorov list, poper. Dam tudi jušno osnovo govejo. In to se potem, kuha dobre, skoraj eno uro, da vsa voda da vse povre, da, ostane suha, samo še suho meso. Na koncu se doda samo še preostale začimbe, to je origano, sol, in paradižnikova omaka. potem je potrebno pripraviti še bešamel, ki se pripravi tako, da se maslo stopi, doda se muškatni orešček in mleko, ter, par žlic, moke. te, testenine jaz kupim pripravljene, vnaprej pripravljene. in potem se, ko sta bešamel in, nadev pripravljena, se sestavine samo še, zložijo v pekač. In sicer, po plasteh, jaz po navadi naredim tri plasti. Se pravi, testenine se zložijo na dno, premažejo se z bešamelom, doda se, nadev in tako tri plasti zaključiš. Se pa spet s testeninami, premazanimi z bešamelom, na vrhu se pa nariba še, sir. Vse skupaj se da v pečico, se peče dobrih štirideset minut. V zadnjem času je največji vtis na mene naredila knjiga z naslovom Ob petih vstani in svet ti bo na dlani avtorja Sharme, od katerega sem jaz že prebrala v preteklosti tudi knjigo Menih, ki je prodal ferrarija. Zakaj mi je všeč? Zato, ker, je polna nasvetov za vsak dan, takih, motivacijskih, in, če se človek spomni na te nasvete, je življenje res lažje. Knjiga opisuje, kako naj bi izgledal vsakdan, enega, uspešnega, človeka. se pravi, da, bistvo je v tem, da človek, zgodaj vstane, da se takoj aktivira, s telovadbo, s hladnim tušem, z dobro kavo, da izkoristi te jutranje ure, ke je človek najbolj produktiven, za delo. Recimo, svetuje, da če, če če je človek v službi, da te jutranje ure dela, intelektualno delo, potem za sestanke si prihrani kasnejši čas, ke človek ni več tako svež. knjiga, poudarja tudi pomembno, pomembnost, spanja. Se pravi, če vstaneš ob petih, moraš nujno ob, desetih, enajstih iti spat, ker šest, sedem ur spanja pa vsak človek rabi. V spominu mi je sigurno najbolj ostala, katastrofa, ko je eksplodirala, jedrska elektrarna v Černobilu. to pa zato, ker so bile posledice zares katastrofalne in zato, ker v bistvu v tistem trenutku niti se, se ni, vedelo, kako obsežna je bila ta eksplozija. Rusi so, tajili, skrivali, vse, informacije, dejstvo pa je, da sem, to se je zgodilo ravno med prvomajskimi prazniki, in jaz sem takrat, zjutraj tekla, in je me ujel dež med tem tekom in sem šele kasneje, par mesecev kasneje izvedla, da je bil to v bistvu radioaktivni dež, zaradi, eksplozije Černobila, v Černobilu. Orodje največkrat uporablja v naši družini moj mož. če pa ocenjujem na daleč, pa se mi zdi najbolj uporabno orodje ročni, izvijač, ker, ker z njim, se v hiši pa tudi v gospodinjstvu lahko, zelo veliko stvari popravi. gre za vse vtičnice razrahljane, za roki pri posodi, za, police, ki jih je treba pritrditi z vijaki, za omare, in še še milijon drobnih stvari, za katere je potreben izvijač. Najbolj všeč mi je pomlad. Zakaj? Pomeni, za mene pomeni pomlad, nov začetek, narava se prebuja, dnevi se začnejo daljšati. to je uvod v poletje, ko je tako, imamo ljudje dopuste, skratka, to je letni čas, vseh, rož, vsa drevesa cvetijo, polno cvetja vsepovsod. Polno optimizma. skratka, predstavlja tudi, konec, zime, teme, mraza. to je moj najljubši letni čas. Pomlad je sicr moj najljubši letni čas, ima pa tudi slabe plati seveda kot vsak. ena od njih je, da zaradi vsega tega cvetenja je v zraku polno cvetnega prahu in ogromno ljudi je na ta cvetni prah alergičnih. Jaz in tudi noben od mojih, v družini teh problemov nimamo. slaba plat je tudi nestabilno vreme. vsak dan lahko preseneti, nas lahko preseneti kakšen dež. še ena od slabih plati pa je tudi, stres v službi, ker pomladi pred dopusti poletnimi, vsi skušajo narediti stvari do konca. šefi so nervozni, ker vejo, da v poletnem času ne bodo imeli na razpolago svojih delavcev. to je pa tudi vse, kar je slabega v tem letnem času. Od hobijev mi je najbolj všeč igranje tenisa. to je, šport, v katerem je, združena aerobna vadba in tudi vadba za moč. žogica je tista, ki človeka prisili v tek, lopar in pa, moč udarca pa je tista, ki človeku, pomagata vzdrževati moč mišic. Tenis je družabni šport, ne moreš ga igrati sam, potrebno se je dogovarjati s, s partnerji za vsako igro posebej, zato človeka, ohranja, v, socialnih stikih. treba je tudi, intelektualno biti pri stvari, če človek igra tenis, ker je, štetje ni enostavno, je, zanimivo. Tenis ima, dolgoletno tradicijo, verjetno je to najstarejši šport na svetu. Slaba plat pri tenisu je mogoče v tem, da, ga človek ne more igrati sam, vedno potrebuješ partnerja, potrebuješ rezervirati, igrišče. slaba plat je tudi to, da jo, da so rekviziti, oprema precej dragi, in igrišče, najem igrišča, zato si tega športa verjetno ne more privoščiti veliko ljudi. drugih slabih plati tega, športa pa jaz ne poznam. Moja najljubša domača žival je maček. najbolj mi je všeč zato, ker ne potrebuje, toliko pozornosti in, in, dela z njim ni toliko kot s katero, drugo domačo živaljo, na primer, psom. človek ga lahko pusti kakšen dan, samega. všeč pa mi je zato, ker ima svoj karakter, dela točno to, kar se njemu, ljubi, to, kar on misli, ne, ne da se ga, zdresirati tako kot psa, da bi bil, da bi se vedel všečno. maček mene spremlja dobesedno, od rojstva, vedno, vedno sem imela, kakšnega ali pa več mačkov. Trenutno, imam dva muca, ki sicer nista moja, ampak sta ostala pri hiši, ko sta se hčeri odselili. Maček je lahko, tak, ki živi samo v stanovanju, lahko pa je tak, ki je v stanovanju in zunaj. Za tiste mačke, ki živijo samo v stanovanju, je potrebno poskrbeti, da imajo, svoj prostor, za wc. ta wc je potrebno vsak dan, dvakrat sprazniti, mačke so zelo čiste živali, imajo rade čist wc. mački potrebujejo tudi hrano, najbolj, dobrodošla je, hrana, prav, kupljena posebno za njih v obliki briketov, ali kakšnih omak. mačke se, imajo zelo rade, da se jih vsak dan prečeše, imajo pa rade tudi družbo, zato je zelo priporočljivo, da sta v hiši dva mačka. v Sloveniji so hude zime, zato so vse hiše opremljene z napravami za ogrevanje. skoraj polovico leta se hiše ogrevajo, ljudje pa se ogrevajo na različne načine. Največ, hiš je opremljenih s centralno napeljavo, ki, ki, ki se ki ogreva hišo na podlagi, naftnih derivatov, na podlagi elektrike, sončnih celic, plina. v v sodobnejšem času, pa so zelo aktualne toplotne črpalke, ki pretvarjajo, toploto in vlago iz, ozračja v energijo, s katero se voda v centralnih kurjavah segreva. za vzdušje pa ima zelo veliko hiš v Sloveniji, kamine, ki prav tako zelo segrevajo prostore, za kurjenje v kaminih pa se uporabljajo, največkrat bukova drva, zelo so pa, priporočljiva, drva breze, ki zelo lepo dišijo, vendar so, je brez malo, zato so ta drva zelo draga. Živjo. Spet je leto naokoli, prišel je moj rojstni dan. Vabim te na zabavo, ki se bo zgodila na mojem vrtu. imeli bomo piknik. Prosim, pridi brez darila, pridi dobre volje, imeli se bomo fino. Draga babi. Želim ti vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti, da bi še dolgo ostala zdrava, in se veselila v družbi svojih najdražjih in vnukov, pravnukov. želim ti, da bi uživala v prelepem vrtu, za katerega skrbiš, predvsem v pogledu na tvoje, cvetlice. želim ti pa tudi, da bi velikokrat lahko obiskala svoje, sestre. skratka, ostani nam zdrava in da bomo še še dolgo skupaj se veselili.